Yo creo que hay que apreciarlo como muy importante. Y también el avance en las ideas sobre la seguridad y la defensa. Quiero destacar que llevamos mucho tiempo sin escuchar una noticia del Consejo en favor de la Europa social. Hay un euroescepticismo grande —usted lo ha comentado, señor Katainen— porque la ciudadanía está viendo devaluado su marco sociolaboral.